Gospodine predsjedavajući, mehanizmi inspekcije rada i dobro funkcioniranje u praksi važni su za zaštitu prava radnika. Da bi inspekcija rada kvalitetno funkcionirala mora biti dobro organizirana, u pravilu neovisna od javnih službi te imati dovoljno administrativnih kapaciteta i financijskih sredstava za rad. Nedostatak kontinuirane edukacije i dovoljnog broja zaposlenih u inspekciji rada problem je u većini država članica. Od svih država članica traži se sustavan i ozbiljan pristup ovom području, traži se izrada akcijskih planova za jačanje inspekcija rada kako bi se učinkovito suzbile nepravilnosti i sprečavale zloupotrebe. Od prvog dana ove godine u poteškoćama se našao inspekcijski nadzor u Republici Hrvatskoj. Dobro organizacijsko rješenje zasebnog tijela Državnog inspektorata ukinuto je, a inspektori su raspoređeni u nekoliko ministarstava. Podržavam ovo izvješće koje traži da država strateški razmisli kako poboljšati efikasnost inspekcije rada jer kada se postave jasni ciljevi i ozbiljno razmisli o aktivnostima koje je potrebno poduzeti, rješenje koje ide u smjeru rasipanja resursa u više ministarstava nikad ne bi bilo provedeno.